Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló jelentés az elmúlt két három év komoly járványproblémáinak a tapasztalatait felhasználva igyekszik megoldást találni az Európai Unió reagálóképességének a gyorsítására.

Vajon mit tehetünk annak érdekében, hogy ezeket a későbbiekben elkerüljük?

Ebben a folyamatban meg kell találnunk az Európai Bizottság szerepét is.

Elfogadhatatlan az, hogy például a H1N1 járvány esetében súlyos kérdésekben vakon tapogatóztak a tagállamok, hiszen nem voltak használható kutatási eredmények a fertőzés megelőzését szolgáló vakcina kisgyermekekre, illetve várandós anyákra gyakorolt mellékhatásait tekintve. Az európai polgárok százezrei voltak teljes bizonytalanságban, hogy beadassák e ezeket a vakcinákat gyermekeiknek vagy saját maguknak.